Maintenant, il y a un enjeu important. Parce que nous avons perdu, nous avons dû faire des compromis. Nous avons perdu un certain nombre de combats qui consistaient à mettre des chiffres et nous avons dû les remplacer par un certain nombre de mots, un peu valises, comme justifié, approprié, équilibré. Et l'enjeu maintenant, c'est que la future Autorité bancaire européenne traduise ces principes et ces mots valises en chiffres concrets, qui seront appliqués par l'ensemble des banques et des États membres.